forseti eins og aðrir sem hafa tjáð sig hér er ég ánægð með þessa niðurstöðu og fagna henni eins og ég sagði hér í ræðu í morgun finnst mér forseti hafa staðið sig vel á